Parlament Europejski wielokrotnie stawał na straży podstawowych praw człowieka, wolności obywatelskich, wolności politycznych wreszcie. Dlatego z wielkim zdziwieniem przyjąłem fakt, że na poprzedniej sesji w Strasburgu Parlament Europejski niestety nie zajął stanowiska wobec nadchodzących wyborów samorządowych na Ukrainie, mimo bardzo poważnych sygnałów i wiarygodnych informacji z wiarygodnych źródeł, że dochodzi do licznych nieprawidłowości, szykanowania opozycji, ograniczania prawa dziennikarzy do swobodnej komunikacji ze społeczeństwem na rządzonej przez Partię Regionów Ukrainie.

Sytuacja ta jest bardzo niepokojąca i wymaga wyjaśnienia. Czy prawdą jest, że niektórzy przedstawiciele Parlamentu Europejskiego wypowiadają się aprobująco na temat odbytych wyborów w sytuacji, kiedy tak Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, jak i pani Ashton wskazują na liczne nieprawidłowości stwierdzone w czasie tych wyborów i naruszenie prawa wyborczego?